forseti rosalega þætti mér vænt um það kæru þingfélagar ef þið munduð leyfa okkur að koma þessu máli á undan hinum málunum þannig að við getum fengið efnislega umræðu um það hvort það sé ekki betra að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta mál áður en þessar aðildarviðræður þeim verður rift við erum því miður enn og aftur á þeim stað að það er svo sem alveg sama hvaða rök og hversu vel máli farin ég væri hér að ég get ekki snúið huga meiri hlutans ekki frekar en mér tókst að snúa huga meiri hlutans á síðasta kjörtímabili um mjög sambærileg mál það hryggir mig